Pani Przewodnicząca! Nie ulega wątpliwości, że duże przedsiębiorstwa szukając zysku redukują zatrudnienie i to na ogół w setkach czy tysiącach miejsc pracy. Z pewnością należy duże przedsiębiorstwa wspierać, ale tylko takie, w których decyzje o redukcji są naprawdę uzasadnione, i które potrzebują pomocy dla zwolnionych pracowników. Pamiętajmy jednak, że spośród 5 mln miejsc pracy, które utraciła Europa w czasie kryzysu, to w dużej mierze miejsca utracone w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagając dużym, nie zapominajmy, że należy wprowadzać instrumenty ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom tworzenie nowych miejsc pracy. To one najprędzej mogą efektywnie zareagować na trudną sytuację na rynku pracy. Zniesienie barier administracyjnych, fiskalnych, inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest bezwzględnie koniecznie, by tym pięciu milionom, które straciły pracę jak najprędzej stworzyć nowe możliwości zatrudnienia. Najprędzej, najefektywniej i najdługotrwalej to zadanie mogą zrealizować właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dyskutując o wielkich, nie zapominajmy o małych.